forseta hefur borist bréf um afturköllun munnlegrar fyrirspurnar svandís svavarsdóttir kallar aftur fyrirspurn til munnlegs svars á þingskjali tvö hundruð og þrettán mál tvö hundruð og sjö um dýravernd